Dat zal alleen nog maar toenemen en we vinden dat ook goed. De stad is dé oplossing als het gaat over klimaatproblemen, als het gaat over ruimtegebruik, als het gaat over nabijheid, maar dan moeten we wel de moed hebben om een aantal hardnekkige problemen in onze steden ook echt op te lossen.